Wenn man sich alles zusammen anschaut, ist sie eine der erfolgreichsten Politiken der letzten Jahrzehnte. Es ist tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, die Wohlstandsunterschiede zwischen den Regionen Europas zu minimieren.

Wenn wir Europa 2020 zu einem Erfolg machen wollen, wenn wir die auf dem Papier stehende Strategie in konkrete Aktivitäten, Initiativen und Projekte umsetzen wollen, dann ist es exakt diese modernisierte, weiterentwickelte Form der Regionalpolitik, die in allen Regionen einzusetzen hat, um in unseren Städten, in den Gemeinden, in den Unternehmen, in den Forschungszentren und Schulen entsprechende Effekte zu erzielen.

Denn und da möchte ich mich wieder bedanken das Parlament und die Kommission ziehen in den wesentlichen Elementen und Punkten doch an einem Strang, wie wir die Regionalpolitik weiterentwickeln wollen. Es ist in der Diskussion über die Übergangsregionen das sage ich ganz offen ein bisschen untergegangen, was es hier an Gemeinsamkeiten gibt, an gemeinsamen Schwerpunktsetzungen und an sehr substanziellen Veränderungsvorschlägen für die künftige Ausrichtung der Politik, um sie noch erfolgreicher, nachhaltiger, sichtbarer und für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbarer und greifbarer zu machen. Es ist dieses gemeinsame Bekenntnis zu einer starken Bindung der Regionalpolitik an die EU 2020 Strategie, es ist dieses gemeinsame Bekenntnis zu einer notwendigen, gemeinsam festzulegenden Konditionalität, um in der Tat dort, wo es Schwierigkeiten bei der Implementierung der Politik gibt, mitzuhelfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und es ist dieses gemeinsame Bekenntnis zu einer starken Ergebnisorientierung unserer Politik, um letztlich auch festzustellen, was diese Politik mit einem fokussierten Einsatz der finanziellen Mittel am Ende der Periode letztlich in allen einzelnen Regionen erreichen und damit zu den zentralen Zielsetzungen von Europa 2020

Wir haben das oft und hinreichend diskutiert, ich muss es hier nicht mehr im Detail ausführen. Ich möchte aber nochmals betonen, dass es uns immer darum ging, einen Vorschlag zu machen, um jenen Bereichen von Regionen, die nicht mehr zu den allerärmsten zählen, die aber noch weit vom Durchschnitt entfernt sind, weiterzuhelfen, diesen Aufholprozess entsprechend zu unterstützen und zu begleiten.

Die Städte sind ohne dass wir den ländlichen Bereich außer Acht lassen für viele der zentralen europäischen Zielsetzungen ein Angelpunkt. Ich kann nicht müde werden zu sagen, wenn Energieeffizienz gewährleistet sein soll, muss man in den Städten ansetzen. Wenn wir die CO 2 Emissionen einschränken wollen, müssen wir in den Städten ansetzen. Der Kampf gegen die Armut ist ein Kampf gegen heruntergekommene Stadtviertel in allen großen europäischen Städten. Es ist also eine vielfache Notwendigkeit, in den Städten anzusetzen und, wie gesagt, dabei nicht den ländlichen Raum zu vergessen. Aber hier gibt es ja und da darf ich schon den Kollegen Stavrakakis ansprechen die Notwendigkeit auch der verbesserten Kooperation mit den anderen Fonds in diesem Bereich, insbesondere jenem für die ländliche

Es wird auch hier notwendig sein, etwa die Abstimmung zum Forschungsrahmenprogramm, gerade hinsichtlich des Bereiches der Innovation, gut und sicher und transparent darzustellen.

Das wird auch dadurch ersichtlich, dass über 30 der Forschungsmittel in zehn europäische Regionen gehen, wo eben diese Konzentration stattfindet. Deswegen ist es wichtig.

Wir brauchen diese breite Basis.

Das ist ein Bereich, der in seiner ganzen Vielfalt und Vielschichtigkeit in der Tat eine der europäischsten Politiken ist, in dem wir imstande sind, mit dieser Politik diese Grenzen, die ja von den Bürgerinnen und Bürgern als Grenzen gar nicht wahrgenommen werden wollen, zu überwinden, um tatsächlich den europäischen Einigungs und Integrationsprozess voranzutreiben.

Ich freue mich auf die Diskussion. Ich darf Ihnen versichern, dass sehr viele dieser Überlegungen und Gedanken in den Vorschlag hinsichtlich der Rechtsgrundlagen, die wir für die nächste Förderperiode brauchen, einfließen werden, die wir mit September dieses Jahres vorlegen werden. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre fortschreitende Unterstützung zum Thema der europäischen Regionalpolitik und ihrer Entwicklung.